Signor Presidente, onorevoli colleghi, io voglio denunciare in questa casa, in questa Aula dei cittadini europei, l'ennesima truffa nei confronti della democrazia che si sta verificando nel mio paese, in Italia. In pratica, a pochi mesi dalle elezioni nazionali la maggioranza, che in Parlamento è stata eletta con una legge incostituzionale, sta cambiando le regole del gioco e lo sta facendo per tenere fuori l'unica forza di opposizione reale che c'è stata, ossia il Movimento 5 Stelle. Lo sta facendo utilizzando l'istituto della fiducia, così come aveva fatto Benito Mussolini nel 1923 con la legge Acerbo, ossia la fiducia sulla legge elettorale.